Loupiac, par manque de protection, voilà l'impact de la COVID sur les soins de santé de longue durée. On nous dit que la santé n'est pas une compétence de l'Union mais, sous la pression de la Commission, elle est devenue une variable d'ajustement des budgets nationaux. Les logiques comptables, qui s'attaquent au nombre de lits, de soignants, d'hôpitaux sur un territoire sont responsables de l'impréparation, du chaos et des morts. Contrairement aux recommandations de la Commission, les dysfonctionnements des systèmes nationaux ne proviennent pas d'une inadéquation entre l'offre et la demande, ce qui n'a aucun sens lorsqu'on parle de santé, mais d'une déconsidération, d'une maltraitance organisée, qui a coordonné le démantèlement et la privatisation de nos services publics de santé. Chers collègues, on mesure l'état de santé d'une société dans sa prise en soin de ses malades, de ses blessés et de ses accidentés de la vie.